Dziś żadna opcja europejskiego zaangażowania w Syrii nie może zostać wykluczona. Mamy bowiem uzasadnione obawy, że nasza bezczynność przynosi kolejne tysiące niewinnych ofiar. Ta bezradność jest pochodną chronicznej niezdolności Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz samej Unii Europejskiej do działania w sytuacjach kryzysowych. Dziś jednak chciałbym zwrócić uwagę na powtarzający się w Syrii znany nam dobrze scenariusz z Iraku. Dla milionów syryjskich chrześcijan zmiany polityczne oznaczają dziś coraz wyraźniejszą alternatywę uciekać albo czekać na śmierć z rąk islamskich radykałów, którzy dziś realizują w Syrii plan czystek religijnych, zwróconych przede wszystkim przeciwko tradycyjnym, żyjącym tam od 2000 lat

Jeśli chcemy pomóc Syrii, a także samej Syryjskiej Koalicji Narodowej, w drodze do wolności, musimy odsiać z obozu przeciwników Assada tych, dla których wolność polityczna oznacza przede wszystkim bezkarność w prowadzeniu kampanii nienawiści wobec własnych obywateli innego wyznania.